Dla ludzi z mojej części Europy z Polski jest to niezwykle istotne i bardzo dobrze, że ten element znalazł się również w dokumencie przygotowanym przez Panią.

Gratuluję jeszcze raz dobrej pracy i cieszę się na jutrzejsze głosowanie.